We moeten de mensen helpen.

We hebben daar al over gedebatteerd in het Parlement.

Wij willen een dringend wetgevend kader daarover. Milieu inspecties moeten uitgevoerd worden, niet alleen door nationale inspecties, maar vooral moet er ook controle en toezicht zijn op de toezichthouders. Een controle op de controleurs.